Señora presidenta, miles de migrantes están encerrados en condiciones infrahumanas y son víctimas de torturas y violaciones en centros de detención en Arabia Saudí. El escándalo ha estallado ahora, pero, por desgracia, al menos desde 2017, se están realizando estas detenciones y expulsiones masivas, contrarias al Derecho internacional humanitario un Derecho internacional que Arabia Saudí es experta en vulnerar e ignorar, amparada por los Estados Unidos y muchas veces también por la Unión Europea. De hecho, hace apenas una semana, el señor Borrell se reunió con las autoridades saudíes, pero, aparentemente, según su nota de prensa, se le olvidó mencionar justamente esta situación de la que estamos hablando aquí, en el Parlamento. La ilegal política migratoria de Arabia Saudí es un ejemplo más de las muchas violaciones de los derechos humanos que se cometen en este país.

Una vez más exigimos acciones contundentes y no solo palabras bonitas embargo de armas, liberación inmediata de todos los inmigrantes y de las defensoras de derechos humanos encarcelados en Arabia Saudí. Tomemos nota y hagamos, sobre todo, políticas concretas.